Vážený pane předsedající, já tady celou debatu velmi pečlivě poslouchám a je samozřejmě řada argumentů, se kterými se ztotožňuji. Přesto chci říci něco, co tady od některých mohlo zaznít a nezaznělo. Já jsem do svých třiceti let žil v komunistickém Československu. Já nemám jediný důvod zastávat se čehokoliv, co je spojené se Sovětských svazem. Ale chci vás upozornit, přátelé, že Rusko není Sovětský svaz, že v Rusku není komunismus, že Rusko nepraktikuje to, co praktikovalo před třiceti, pětatřiceti nebo čtyřiceti lety. Ano, ruská cesta k demokracii se nám nemusí líbit, může se nám zdát krkolomná, může se nám zdát zvláštní. Ale je to cesta nějakým směrem, která je správnější než cesta, která tam byla před desítkami let. Nezapomeňme, že 50 Rusů se hlásí k pravoslavné církvi, k církvi s velkými hodnotami a mohou být některými, řekněme argumenty, které tady dnes používáme, hrubě poníženi.